Mivel itt fölmerült már most az, hogy Bokros képviselő urat kommunistának bélyegezték állampárti múltja miatt, hadd kérdezzem meg, hogy tudja e képviselő úr, hogy a mostani Orbán kormányban hány olyan volt kommunista állampárti tag van, akik most is a kormánynak tagjai, illetőleg azok voltak? Legjobb tudomásom szerint hárman vannak Matolcsy György, aki gazdasági miniszter volt, és most MNB elnök, Pintér Sándor, aki belügyminiszter és Martonyi János, aki viszont külügyminisztere ennek a kormánynak.